Vielen Dank für die sehr gute Antwort. Sie stammen selbst aus einer vorbildlichen Europaregion, nämlich der Euregio Egrensis, und ich bin der Meinung, man sollte speziell in der Region, von der wir sprechen, da die Grenzen dort ja noch lange nicht offen sein werden, den kleinen Grenzverkehr stärken, damit sich die Menschen jetzt nicht in die Touristenschlangen einreihen müssen, wenn sie auf ihr Feld auf der anderen Seite wollen. Wir müssen den Leuten ermöglichen, in das Krankenhaus in Grenznähe zu gehen, die Bildungsabschlüsse anzuerkennen da gibt es sehr, sehr viel zu tun, und ich möchte Sie wirklich bitten, das zu einem Schwerpunkt zu machen. Die Menschen leiden dort wirklich sehr.